Miniszter úr!

Patriótaként kiváltképp sajnálom, hogy éppen a magyar médiatörvény adta azt a szikrát, amely kapcsán fellángolt a vita az Európai Parlamentben és más európai intézményekben.

Az Európai Bizottság szigorú kritikája térdre kényszerítette az Orbán kormányt, amely decemberben még mereven elzárkózott a törvény bármiféle módosításától. Most a Bizottság arra kényszeríti az Orbán kormányt, hogy módosítsa a botrányossá vált törvényeket. A lényeg az, hogy a Bizottság értékelése szerint a magyar médiaszabályozás ellentétes az uniós joggal. Nem csak az audiovizuális irányelvet sérti, hanem az uniós alapszerződéseket és az Alapjogi Charta rendelkezéseit is.

Változatlanul érvényes azonban a négy európai parlamenti frakció által megtett kifogások döntő része. Mind a Bizottságnak, mind az Európai Parlamentnek nagy figyelemmel nyomon kell követnie, hogy a módosított magyar törvények milyen hatást gyakorolnak a magyarországi szólás és sajtószabadságra.

Kérem, hogy az Európai Bizottság mostani szigorú kritikája után az Orbán kormány tartson önvizsgálatot és hagyjon fel eddigi antidemokratikus kormányzati gyakorlatával.